Señora Presidenta, señora Vicepresidenta de la Comisión Alta Representante, Señorías, quisiera nuevamente agradecer el trabajo realizado previamente por algunos colegas en la preparación de este informe y, desde luego, todas las contribuciones realizadas por los intervinientes en este debate. Tomo nota con satisfacción, señora Ashton, del compromiso firme que tiene en el sentido de que el Representante Especial de la Unión Europea pueda tener una vinculación y desarrolle un trabajo permanente y continuo con este Parlamento. Más allá de los términos del mandato, sobre el que nos hemos extendido en el curso de este debate y que, en mi opinión, debería también aplicarse a la interpretación de la cláusula democrática que tenemos con algunos terceros países, nos queda la cuestión del perfil personal del candidato.

Y, cuando respondió Aristóteles, le dijo no es mía esta observación, sino que es de su maestro Platón. La respuesta de Aristóteles suena y resuena desde el siglo IV antes de Cristo hasta nuestros días, en la escena cultural, en la era tecnológica y de Internet le dijo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Pues yo creo que el Representante Especial tiene que estar inserto en la estructura institucional de la Unión Europea, depender de la Alta Representante, tener una vinculación con este Parlamento y con los Estados miembros, pero ser más amigo de la causa de la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de tal forma que los derechos humanos y las libertades fundamentales, como quiere este Parlamento, se puedan enseñorear en este siglo XXI en todas las regiones del planeta.